Súhlasím s tým, že problémy v čerpaní sú hlavne na strane členských štátov, najmä v prílišnej byrokracii postupov schvaľovania projektov a v zmenách národných stratégií pri zmenách vlád.